Le premier, c'est que nous souhaitons exiger de la Commission qu'elle tienne son rôle au regard des nouveaux moyens dont elle dispose et de l'entrée en vigueur de la Charte de droits fondamentaux. La situation des Roms a tenu le déplaisant rôle de premier cas pratique et, sur ce sujet, la Commission n'a parcouru finalement que la moitié du chemin, se fondant uniquement sur la directive libre circulation. La Commission a éludé la non discrimination sur la base de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux elle n'aura plus le loisir de cette tiédeur avec la ratification, par l'Union, de la Convention européenne des droits de l'homme et je me réjouis de la voir s'engager jusqu'au bout du chemin. La plus value de ce rapport réside également dans le fait qu'il souligne la nécessité de détecter précocement les violations potentielles avec la mise en place d'un système d'alerte prévoyant notamment la suspension des mesures suspectées de telles violations le temps de l'examen accéléré de leur conformité avec les droits fondamentaux. J'insiste également sur la nécessité de créer un système de prévention inspiré, par exemple, du mécanisme de l'examen périodique universel au sein du Conseil des Nations unies. J'insiste encore sur la nécessité absolue de cohérence entre l'interne et l'externe, vous l'avez dit, Madame Reding. À ce titre, la signature d'accords de réadmission communautaires constitue un véritable défi.